Comme je vous le disais, le processus est en cours, le groupe de travail se réunit, s'est encore réuni avant hier. Il aura encore l'une ou l'autre réunion avant le Conseil d'octobre et, à ce stade, il est prématuré de discuter des détails de l'application future du critère même de la dette dans le cadre du pacte de stabilité et de croissance. Sur la base du résultat du travail de la sur la gouvernance économique, qui présentera son rapport au Conseil d'octobre, le processus d'adoption ou de modification de la législation européenne pourra être initié selon le cas et, le cas échéant, en la matière par rapport à la dette privée.